Gestern hat die EU Kommission beim Europäischen Gerichtshof beantragt, er möge die von der PiS kontrollierte Disziplinarkammer für Richterinnen und Richter sofort aussetzen ein wichtiger Schritt. Ich hoffe, dass die Kommission genauso entschlossen und vor allem auch schnell handeln wird, sobald das jüngste Antirechtsstaatsgesetz beschlossen worden ist.

Im Senat übrigens hat bei der letzten Wahl die PiS ihre Mehrheit verloren. Und dann sieht man, was passiert in solchen Regimes, wenn man die Macht verliert Der Senatspräsident wird seitdem mit einer Schmutzkampagne überzogen. Am Wochenende sind Tausende, vor allen Dingen Juristinnen und Juristen, auf die Straße gegangen mutige Menschen. Und hier haben wir sehr mutige Menschen Richterinnen und Richter und Staatsanwälte die hierhergekommen sind.

Und ich bin gespannt, was Sie zu den vielen Richterinnen und Richtern sagen, die bereits jetzt Konsequenzen erleiden müssen, weil sie zum Beispiel europäisches Recht anwenden wollten.

Es ist nichts weniger als ein Angriff auf das Fundament der Europäischen Union. Denn die Regierung will es Richterinnen und Richtern de facto verbieten, europäisches Recht anzuwenden.

Das müssen Sie mir dann bitte auch mal erklären.